Ante esta situación límite, no podemos seguir fomentando la competencia desleal en la Unión Europea con el sistema de ayudas estatales de compensación.

y necesitamos establecer un ajuste de carbono en frontera para someter a los importadores a las mismas exigencias climáticas que a los productores europeos y unos instrumentos antidumping renovados y eficaces. De lo contrario, tendremos más deslocalizaciones, más desindustrialización y más desempleo.